Gdyby Pani posiadła umiejętność czytania ze zrozumieniem, to to pytanie dzisiaj nie padłoby, bo zapewniam Panią, Pani europoseł, że wszystkie proponowane przez nas ustawy właśnie usprawniają system sprawiedliwości, a w Polsce, proszę Pani, system sprawiedliwości bardzo często był opresyjny w stosunku do obywateli, dlatego wymagał